Monsieur le Président, chers collègues, mercredi dernier, Jean Claude Juncker présentait son programme pour la politique migratoire de l'Union européenne. Il a pris un minimum conscience de la réalité en proposant aux États membres d'accepter chacun une répartition des réfugiés selon des critères objectifs, bref, de faire preuve d'un minimum de solidarité européenne. Mais, visiblement, la barre était trop haute pour certains dirigeants européens, au premier rang desquels, le Premier ministre français, Manuel Valls, qui a déclaré ce week end être contre les quotas attribués à chaque pays. Voilà pourtant des semaines qu'on le dit et qu'on le répète, à mesure que les migrants meurent dans la Méditerranée, la réponse à ce fléau sera européenne ou ne sera pas.

Aujourd'hui, la France, le pays des droits de l'homme, n'est pas au rendez vous. Elle ne doit pas avoir peur des populistes et de l'extrême droite. Nous ne pouvons pas accepter de nous ranger du côté des europhobes. Alors, Messieurs les chefs d'État, on ne peut pas dire en permanence C'est la faute de l'Europe et, dans le même temps, refuser de l'écouter quand elle même est au rendez vous.